Ich muss mich entschuldigen, ich habe gar keine Rede vorbereitet.

Jetzt sehen wir uns bei Ihrem Abschied. Ich möchte Ihnen auf den Weg geben Sie werden mir immer sympathischer, je mehr ich Leute sehe, die Ihnen in der CDU in den nächsten Monaten und Jahren folgen werden. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie gehen Übergeben Sie unser Land besenrein, das wäre nett.